Najlepša hvala. In hvala zadnjemu govorcu, da je naštel razloge, zakaj do bolniških pride - in, se strinjam, ne, da so razlogi več kot opravičeni, da to je problem. Da ste liberalec in levo usmerjen - to je samo slovenski liberalec tak. Liberalec je levo usmerjen. To poznamo v Sloveniji. Ampak včasih bomo tudi to debato lahko nekje odprli, ne. Torej, dve možnosti imamo v naslednji teden glede današnje glede današnje razprave. Prva - da začnemo z ukrepi, ki pomenijo izboljšanje poslovnega okolja, kar pomeni, da bomo še bolj odprti za tuje investicije, za razvoj podjetništva, malega gospodarstva, družinskega podjetništva. Kar prinaša Nova Slovenija sem v poslanske klopi. Ali pa imamo drugo možnost, da sledimo temu, kar je bilo v preteklih mandatih in rečemo: "Nekje, nekoč bomo to sistemsko uredili." Jaz mislim, da prva možnost, ki jo predlaga Nova Slovenija, spoštovane poslanke in poslanci, je boljša.